Hvala lepa za besedo še enkrat. jaz se bom dotaknil tega, da so določene, , kaj že, pojmi tukaj noter nepojasnjeni, ne. Varščina se nikoli ne plača, varščina se deponira. In z varščino, če bi vi bili, kolegica, oddajali eno stanovanje, si zagotavljate tu, da ta človek, ki je prišel najemat, ima usaj nekaj sredstev, ko pokaže nekaj denarja, enako je pri kreditu v banki. Hočejo videti nekaj tvojega denarja. Varščina se deponira, se ne plača in ne moremo jo šteti zdaj, kaj rabi, seveda pa rabi mlada oseba eno, dve ali tri najemnine, da pride do stanovanja. Druga zadeva pa je šeststo evrov, ki ste jih navedli noter za primerjavo v Ljubljani, poznam, in je res, ampak za šeststo evrov na Štajerskem lahko lepo hišo najamete. In to je tržno gospodarstvo, o tem se pogovarjamo. In ne moremo zdaj ljudem, ki želijo oddajati, dejansko jih peljati zaradi vašega predloga v neke večje rizike, kot so bili do sedaj, in tudi najemnikov ne peljati v neke večje rizike, kot so bili do sedaj. Zaradi tega mi že imamo neke vrste revolt in nas kličejo podjetniki in nas kličejo, ne vem, iz gospodarstva, kaj boste zdaj tu odobrili. Jaz verjamem, da marsikoga so glede tega zakona dejansko poklicali ti, ki se s tem ukvarjajo. In, zaradi tega želim, da se zaščiti najemnika. Super bo, ko bomo imeli dovolj stanovanj, da vsak mladi dobi stanovanje, bom rekel, za primerno ceno štiristotih evrov za štiristo ali štirideset ali petdeset kvadratov, ki rabi za dve osebi, ampak v končni fazi regulacija dodatna ni dobra. Hvala lepa. Kolegica, imate repliko ali ...